Respuestas concretas son la creación de empleo. Esperanza es el cambio de un modelo económico y de crecimiento agotado, y que está produciendo muchísima injusticia.

Yo lo que le pido es que haga lo mismo con millones de europeos. Devuélvales la esperanza a millones de europeos, a través de políticas concretas y a través de un cambio profundo en la política europea. Porque, por mucho que diga el portavoz del Grupo Popular, la austeridad a toda costa nos está matando. Está matando a muchos países europeos y a millones de ciudadanos que nos están mirando para que flexibilicemos nuestras normas —porque hay espacio para hacerlo— y creemos empleo y devolvamos los derechos a los trabajadores, y demos libertad a las mujeres, y hagamos posible que se luche de verdad contra una pobreza que es real y que está a la vuelta de todas nuestras calles.

Pero lo necesitamos todo el tiempo, porque la responsabilidad también es del Consejo Europeo. Verá, lo que tenemos que hacer es conseguir que los que quieren romper Europa pierdan y que los que seguimos pensando que Europa es la solución ganemos. Eso es lo que necesitamos en Europa. Por eso necesitamos a Renzi, por eso le necesitamos, por eso le deseo suerte, auguri e coraggio